Man könnte, wenn man freundlich ist, sagen, es handelt sich hier um eine Harry Potter Kommission. Wenn man unfreundlicher ist, könnte man sagen Sie bedienen sich politischer Voodoo Methoden. Meine Damen und Herrn! Gestern haben die Briten hier diese Union verlassen.